Come indica la relazione Castaldo, è necessario sviluppare insieme azioni in ambito economico e commerciale, con il rafforzamento del capitale umano, della società civile e della formazione dei giovani, nonché del dialogo interculturale attraverso relazioni in ambito culturale ampio e anche la partecipazione più forte ai programmi Erasmus Mundus e anche